virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vátryggingarsamninga númer þrjátíu tvö þúsund og fjögur frumvarpið er á þingskjali hundrað sjötíu og fimm sem er hundrað sextugasta og þriðja mál þessa þings frumvarp til laga um vátryggingarsamninga var samþykkt á hundrað þrítugasta löggjafarþingi og birt sem lög númer þrjátíu tvö þúsund og fjögur var vátryggingarfélögum þar ætlaður rúmur tími til að undirbúa sig fyrir gildistöku og koma þeim til framkvæmda þann fyrsta janúar tvö þúsund og sex eftir gildistöku þeirra laga hefur þessi vafi og deilur og túlkunarefi um hvort unnt sé að svara spurningum um heilsufar skyldmenna án þess að í því felist miðlun upplýsinga um erfðaeiginleika og þar af leiðandi hvar bannreglu þeirri sem fram er sett í áttugasta og aðra grein felist að ekki megi óska upplýsinga um heilsufar náinna skyldmenna

er tilgangur bannákvæðisins ekki sá að banna notkun upplýsinga heldur var ákvæðinu ætlað að ákveða mörkin ákveða mörk upplýsingaskyldunnar og ákveða mörk heimildar

hafi ekki heimild til að afla upplýsinga þannig að efinn er út í öfgarnar í báðar áttir okkar verkefni er að skilyrða takmarka og skýra hvaða heimildir félögin hafi til að óska eftir upplýsingum þannig að persónuvernd og ýtrustu hagsmunum og þar að auki sé þess einnig að gætt þannig að sanngirnissjónarmið á báða bóga nái fram að ganga með frumvarpi þessu er lögð til breyting á áttugasta og aðra grein laganna sem fjallar um upplýsingaöflun við töku persónutrygginga tilgangurinn er sá að eyða vafa um hversu ríkar heimildir vátryggingafélag hafi til öflunar persónuupplýsinga þegar þau meta vátryggingaráhættu það er þar sem túlkunarvafinn liggur núna og um það er deilt sem sagt vafinn um það hversu heimildirnar eru ríkar og hvort þær séu almennt til staðar þannig að þetta er túlkað algerlega í báðar áttir annars vegar að félögin hafi ekki heimildir til að afla neinna upplýsinga sem hefur orðið til þess að einhver af þessum erlendu félögum sem eru að bjóða upp á þessa samninga sem mikilvæga samkeppnisbót á íslenskum neytendamarkaði hvað varðar slíkar tryggingar hafa farið af markaði önnur hafa ekki talið sig geta fengið endurtryggingar á sínar tryggingar út af því að félögin hafa ekki heimildir til að leita eftir þessum upplýsingum og svo er það hin túlkunin að það sé engin takmörk á heimildum félaganna til upplýsingar sem a tæpast við rök að styðjast en

upplýsingagjöf vátryggingartaka um þriðja aðila ef upplýsingar eru á annað borð veittar á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi var lagt fram frumvarp um sama efni vegna þess hve skammur tími gafst til þingstarfa vegna kosninga og fleiri atriða síðastliðið vor náðist ekki að afgreiða frumvarpið og komst í rauninni engin niðurstaða þó að þingmenn hafi nálgast lausn í málinu gegnum til dæmis nefndarálit þáverandi minni hluta sem var býsna skynsamlegt og liggur þessu máli að hluta til grundvallar frumvarpið byggir að meginefni á því auk þess sem nokkrar breytingar eru gerðar í þá átt að afmarka eða skilgreina enn frekar heimildir til upplýsingaöflunar við töku persónutrygginga það er mín von virðulegi forseti að með þessu frumvarpi takist að eyða vafanum sem er uppi um túlkun á áttugasta og aðra grein laganna og sætta þau líka sjónarmið sem þá tókust á um túlkun laganna og hversu langt félögin megi ganga við öflun upplýsinga væntanlegra tryggingartaka ég er á þeirri skoðun að það eigi að reisa tryggingafélögunum verulegar skorður við slíkri upplýsingaöflun og það eigi að liggja algerlega fyrir til dæmis með því að samþykki þriðja aðila liggi fyrir og svo framvegis um að þrengja að þessu leytinu umfangið til upplýsingaöflunar ef það er túlkunarefinn sem er þarna uppi og tryggja að það sé háð samþykki þeirra sem upplýsingarnar eru veittar um þetta eru grundvallaratriðin á hinn bóginn eru sjónarmið samkeppninnar og neytenda að þessar

nýtt sér þær og ég mun fara aðeins nánar út í það í lokin sem viðbótarupplýsingar um þetta að með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á greininni og mun ég fara yfir þær allra helstu persónutryggingar lúta að lífi og heilsu þess sem tryggir hins vátryggða upplýsingagjöf vátryggingartaka hefur mikla þýðingu enda er það vátryggingartaki áðan inn vátryggði sem að jafnaði býr yfir þeim upplýsingum sem vátryggingafélag þarf á að halda til að meta vátryggingaráhættuna til að ná fram raunhæfu mati á vátryggingaráhættunni þarf að sjálfsögðu sá sem tekur tryggingarnar að geta og vilja gefa sem allra greinarbestar upplýsingar um sitt heilsufar og að sjálfsögðu líkur á því að hann fái þessa og hina sjúkdóma og svo framvegis út á það ganga þessar tryggingar hér er gerð breyting á fyrstu málsgreinar þannig að nýr málsliður annar málsliður bætist við málsgreinina samkvæmt honum er vátryggingafélag einungis heimilt að afla upplýsinga um þá sjúkdóma sem vátryggingartaki eða vátryggður eru haldin og félagið telur nauðsynlegt að fá vitneskju um til að geta lagt mat á hina væntanlegu vátryggðu áhættu

brott en frumvarpið gerir ráð fyrir að umsækjandi gefi upplýsingar um tilgreinda sjúkdóma sem spurt kann að verða um breyting þessi er lögð til þar sem ekki er hægt að ætlast til þess að umsækjandi sem ekki býr yfir þekkingu á læknisfræði geti lagt almennt mat á sitt eigið heilsufar eða þessara tilteknu ættingja sem hann veitir með þeirra samþykki upplýsingar um

afmarkar ákvæði hins nýja málsliðar þann hóp sem spyrja má um sem er líka mjög mikilvægt atriði að það liggi algerlega fyrir

við foreldra og systkini auk upplýsinga um hann sjálfan víðar um má ekki fara og að því gefnu að samþykki þessara liggi fyrir heimild vátryggingafélag til upplýsingaöflunar er þó takmörkuð af bannreglu annarri málsgrein sem ég mun víkja að síðar frumvarpið gerir ráð fyrir að ekki skipti máli við hvaða aðstæður sjúkdómsgreining hefur átt sér stað eftir sem áður hvílir sú skylda á herðum þess sem óskar vátryggingar að veita tæmandi svör við spurningum vátryggingafélagsins hafi sjúkdómsgreiningin til dæmis orðið til samhliða erfðafræðirannsókn sem vátryggingartaki tók þátt í ber honum að gefa upplýsingar um greininguna sjálfa enda hafi það spurt um þann tiltekna sjúkdóm sem þar var greindur að öðru leyti hefur vátryggingafélagi ekki rétt til að nýta sér þær upplýsingar aðrar sem kunna að hafa orðið til við erfðafræðirannsóknina þar er það skilgreint mjög nákvæmlega frumvarpið leggur ekki til breytingar á þriðju málsgrein fyrstu grein sem er annar málsliður í gildandi lögum en það er að orðunum eftir bestu vitund er skeytt inn og er að sjálfsögðu mikilvægt fyrir vátryggingartakann og hans stöðu komi eitthvað upp að þetta sé þar inni að hann hafi veitt upplýsingarnar eftir sinni bestu vitund á þeim tíma í ljósi þess að vátryggingartaki kann að hafa alist upp fjarri öðru hvoru eða báðum foreldra viti jafnvel ekki hver þau eru eða annaðhvort eða bæði látin er ekki ætlast til þess að hann búi í öllum tilfellum yfir upplýsingum um sjúkdóminn sem þau gætu hafa verið haldin og það kann að koma skýrt fram að slíkar svo óréttmætar kröfur séu ekki lagðar á hönd auk þess nýja annars málsliðar leggur frumvarpið til að nýr málsliður sá fjórði bætist við málsgreinina samkvæmt honum er gert ráð fyrir að vátryggingartaki eftir atvikum vátryggður staðfesti með umsóknum töku vátryggingar að hann hafi hlotið samþykki foreldra eða systkina á því að að megi gefa upplýsingarnar sem um er spurt það liggur því algerlega til grundvallar að það samþykki hafi verið fengið annars getur hann ekki eða má ekki veita upplýsingarnar og tryggingafélagið getur þar með ekki fengið þær í hendurnar áfram er gert ráð fyrir að spurningar á umsóknareyðublaði séu með þeim hætti að tiltekinn sjúkdómur sé ekki tengdur einstaklingi það er líka mikilsvert persónuverndaratriði og samkvæmt því skal spyrja um foreldra eða systkini sem eina heild hefur foreldri eða systkini þitt og svo framvegis ákvæðið gerir jafnframt ráð fyrir að vátryggingartaka sé af vissum ástæðum ekki mögulegt að verða við þessum kröfum má þar taka sem dæmi að foreldrar eða systkini séu látin og vátryggingartaki þekki í raun ekki blóðforeldra eða samband systkina hafi rofnað um svo langa hríð að vátryggingartaki hafi ekki tök á að afla samþykkis viðkomandi fyrir upplýsingagjöfina eru ekki hvernig vátryggingafélag skuli bregðast við ákvæðum þessa nýja málsliðar en gera má ráð fyrir að ákvæði hans kalli á endurskoðun á þeim umsóknareyðublöðum sem vátryggingartakar þurfa að útfylla frumvarpið leggur til breytingar á annarri málsgrein sem felur í sér að vátryggingafélag er óheimilt að nýta sér niðurstöður erfðarannsókna en gildandi lög vísa til upplýsinga um erfðaeiginleika manns með erfðarannsókn er einkum átt við dna rannsókn rna greiningu og vefja og blóðrannsókn sem gerð er í þeim tilgangi að meta áhættu einstaklings á því á vera veikur það er sem sagt alveg skýrt að félaginu er óheimilt að nýta sér niðurstöður slíkra rannsókna það er mikilvægt að það komi fram að bannregla annarri málsgrein er byggð á danskri fyrirmynd sem nánar er gerð grein fyrir í athugasemdum með frumvarpinu það er einnig ítarlega fjallað um tilefni breytingar þeirrar sem hér eru lagðar til einnig er rétt að ítreka að með breytingartillögum frumvarpsins er leitast við að eyða vafa um hvers konar upplýsingar það sem vátryggingafélag er óheimilt að nota í áhættumati sínu að lokinni þessari umræðu óska ég þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar en fyrst ætla ég aðeins að koma að því sem ég nefndi áðan um stöðu þessa trygginga á íslenskum neytendamarkaði en það er talið að í gildi séu rúmlega tvö hundruð þúsund samningar um persónutryggingar af þeim má gera ráð fyrir að samningar við erlend persónutryggingafélög sem hafa selt í gegnum miðlara hér séu um þriðjungur séu með um þriðjungshlutdeild af þeim markaði samningar við innlend vátryggingafélag eru hundrað fjörutíu og þrjú þúsund einstaklingar þannig að þetta nær til helmings þjóðarinnar og stórs hluta landsmanna þegar allt er talið innlendu samningarnir skiptast í einstaklings og hóplíftryggingar samvinnulíftryggingar og heilsutryggingar sem eru til dæmis um fjörutíu þúsund talsins og líftryggingar eru níutíu og fjögur þúsund taldar með einstaklingstryggingum en ekki eru handbærar upplýsingar um hvernig erlendu samningarnir skiptast þarna á milli aukin samkeppni erlendis frá hreyfði mjög við innlendu vátryggingafélögunum á sínum tíma og juku verulega framboð á þessari vöru sem eru vátryggingarsamningar persónu og líftryggingar og heilsutryggingar til að mæta þessari auknu samkeppni þannig að tilkoma þeirra markaða á sínum tíma skiptir mjög miklu máli þannig að það væri stórmál ef þeir færu af markaði tvö erlend félög hafa verið stærst það er sun life og provident þegar ágreiningur reis haustið tvö þúsund og fimm um túlkun ákvæða tuttugasta og áttundu grein fór sun life af markaði og french provident hafa skriflega lýst því yfir að félagið muni hætta viðskiptum verði lagaóvissu ekki eytt með einum eða öðrum hætti eins og við erum að reyna að gera hér óvissa hefur orðið á möguleika þeirra til að fá viðhlítandi endurtryggingavernd eins og þeir segja íslensku persónutryggingafélögin tóku þá afstöðu haustið tvö þúsund og fimm að fara að túlkun fjármálaeftirlitsins og hafa haldið sínu striki þannig að það er mikilvægt að þetta nái fram að ganga og helstu breytingarnar verði frumvarpið að lögum og þarna er komin frekari takmörkuð á heimildum tryggingafélaganna til upplýsingaöflunar ég held að það sé mjög mikilvægt að sú takmörkun liggi alveg skýrt fyrir um það sé ekki neitt deilt um hvað þeir megi ganga langt og ekki verði lengur hægt að spyrja um heilsufar heldur einungis um tiltekna sjúkdóma það er einnig skýr afmörkun sem þessu fylgja af hópnum sem þetta nær til það er alveg skýrt um hverja má spyrja hvernig nöfn þeirra koma ekki fram og þeir hafa samþykkt með einhverjum hætti að þessar upplýsingar gangi fram og aðeins verður spurt um hópinn sem slíkan en ekki einstaka aðila í hópnum þetta eru